J'ai juste envie de faire une remarque de méthode. Le Conseil européen pourrait il simplement avoir l'humilité de réfléchir à ce qui a été manqué pendant la dernière année et pourquoi nous en sommes là? Il ne s'agit pas de chercher qui a tort ou qui a raison, mais de chercher à savoir comment on pourrait changer la méthode. Je crois que la question la plus grave, c'est que nous essayons d'imposer la stabilité par la force. Nous essayons d'imposer à un peuple qui a des réformes à faire, qui a eu d'énormes problèmes dans sa gestion économique et peut être politique la stabilité de la zone euro par la force. C'est en contradiction totale avec ce qui a été fait depuis 1950 sur ce continent, où la participation des uns et des autres devrait être volontaire et où la démocratie devrait prévaloir sur les rapports de force et les considérations économiques.